Domnule președinte, felicitări domnului Coelho.

Este însă foarte important ca el să fie permanent îmbunătățit și toate statele participante să coopereze cât mai strâns. România este parte a SIS încă din anul 2010 și instituții ca Inspectoratul General al Poliției Române sau Inspectoratul Poliției de Frontieră se bucură de un deosebit respect colaborând într o manieră eficientă în combaterea criminalității transfrontaliere.

Din păcate, accesul României este restricționat la spațiul Schengen de 7 ani de o decizie politică cu dedesubturi economico maritimo protecționiste, mai ales din partea Olandei, și această opoziție alimentează cu succes fenomenul sceptic din România.